Wir wollen eine Reform, die den Landwirten und den Anforderungen der Gesellschaft gerecht wird.

Wir wollen keine Anbaudiversifikation, sondern eine Fruchtfolge. Wir wollen keine gekoppelten Zahlungen, wir wollen keine Exporterstattung, wir wollen nicht die unzähligen Ausnahmeregelungen. Vieles müsste noch erwähnt werden, doch ich kann hier schon feststellen Wenn wir den Beschluss des Agrarausschusses morgen nicht korrigieren, werden wir am Ende nur ein Reförmchen haben und zusätzlich einen riesigen Bürokratieberg vor uns herschieben. Deshalb habe ich mehrere Änderungsanträge eingereicht. Die Kappung bewerte ich positiv nun wird das Geld den Betrieben zukommen, die es wirklich benötigen. Die Zukunft des ländlichen Raums muss gestärkt werden. Deshalb darf dieser Haushalt nicht durch einen Transfer in die erste Säule geschwächt werden. Eine gute Agrarpolitik kostet viel Geld, deshalb werbe ich für einen starken Haushalt.